Señor Presidente, es cierto que ayer, 9 de mayo, conmemoramos ese momento fundacional de la Unión Europea que nos enseñó que Europa se haría con pequeños pasos y no de una vez y para siempre, o lo que es lo mismo, que Europa no está hecha de modo definitivo ni irreversible, y que cada una de sus consecuciones debemos preservarla con el trabajo de todos los días. Schengen es un espacio de libre circulación de personas, pero además es un símbolo de lo mejor que ha hecho Europa en los últimos 20 años, por tanto, de la mejor Europa.

La respuesta no puede ser, por tanto, cuestionar Schengen con ocasión de ese flujo migratorio, sino, por el contrario, mostrar que lo que todavía queda por hacer no es corregir las debilidades por los excesos de Schengen, sino fortalecer Schengen, completando esa cláusula de solidaridad, que está contemplada en el espacio de libertad, seguridad y justicia, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, y completando el paquete de asilo que está aún pendiente de tramitación, estableciendo definitivamente ese Sistema de Información Schengen de segunda generación y el mecanismo de verificación, que es el que estipula las condiciones de acceso al espacio de libre circulación, como este Parlamento ha votado favorablemente que lo hagan Rumanía y Bulgaria, que tienen derecho a incorporarse al espacio de libre circulación.